Pane předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, dovolte mi srdečně vám poděkovat za dnešní debatu a za všechna slova podpory. Dovolte mi, abych využila téhle své poslední minuty, abych poděkovala kolegům, stínovým zpravodajům ve výboru IMCO a také zpravodajům stanovisek ve výborech ENVI a AGRI, Biljaně Borzanové a Momchilu Nekovovi. Jsem také ráda, že to byli sociální demokraté ve výboru IMCO, kteří iniciovali vznik této zprávy. A věřím, že naše dnešní hlasování potvrdí připravenost našeho Parlamentu vedle řady konkrétních doporučení, která v té zprávě jsou, také pozměnit již zmiňovanou směrnici o nekalých obchodních praktikách. Jedná se o důležité gesto směrem k občanům, že vedle přiznání problému tady existuje taky skutečná ochota ho řešit.